Señora Presidenta, repito lo que he dicho en mi intervención inicial la Comisión y yo mismo tomamos muy buena nota de todos los argumentos que se han expuesto aquí por todos ustedes y tomaremos muy buena nota de la posición del Parlamento una vez que se vote el informe

Creo que hay que distinguir y lo han distinguido prácticamente todas las intervenciones entre el carbón como fuente de energía primaria y, una cosa diferente, el reglamento que debe regular las ayudas públicas a la actividad de extracción de carbón de minas de carbón

Nuestra propuesta, lo que estamos debatiendo hoy, lo que va a debatir el Consejo en las próximas semanas, tiene que ver con este segundo aspecto, con la extracción de carbón no competitiva y no con la utilización del carbón, que es otro debate diferente que hemos tenido y seguiremos teniendo

Nuestra posición es que hay que poner fin, en un plazo determinado, a la extracción de carbón no competitiva que exige el uso continuo de subvenciones públicas. Esa posición es clara, no es la primera vez que se manifiesta como algunos de ustedes han recordado viene de antiguo. Lo que pasa es que los plazos que se fueron estableciendo no han sido respetados por todos. Lo que pretende nuestra propuesta es que se respeten de una vez por todas esos plazos. Estamos en un momento en el que hay que tomar en consideración, a diferencia del entorno en el que debatimos en el pasado, las ayudas a la extracción de carbón. Hay que tener en cuenta dos elementos adicionales el primero, el desafío del cambio climático, que hemos debatido en numerosas ocasiones y para el cual la Unión Europea tiene objetivos muy precisos y, en segundo lugar, las consecuencias sobre nuestros presupuestos públicos, sobre los presupuestos públicos nacionales, de la crisis y del endeudamiento generado como consecuencia de la crisis, que supone más presión todavía sobre las finanzas públicas.

Hay que considerar también y lo han considerado ustedes en prácticamente todas sus intervenciones en qué plazo deben suprimirse las ayudas públicas a la extracción de carbón en condiciones no competitivas. Y ahí hay un debate, lo hay en este Parlamento hemos escuchado diferentes posiciones lo hay en el Consejo —y vamos a esperar a la reunión del Consejo, a principios de diciembre, para ver cuál es la posición del Consejo— y, sin duda, lo ha habido y lo va a volver a haber en la Comisión. Como saben ustedes lo recordaba antes el señor Langen éste es un Reglamento del Consejo, es muy importante la opinión del Parlamento, pero el Tratado dice que, en materia de ayudas públicas, el Reglamento es un Reglamento del Consejo.

Actualmente en la última reunión del Coreper fija una posición mayoritaria a favor de un plazo para la supresión definitiva de estas ayudas del 2018 por lo tanto, un plazo más largo que el de la propuesta de la Comisión pero también dicen nuestras reglas que, salvo que el Consejo decida por unanimidad, la propuesta de la Comisión no puede ser modificada jurídicamente. Es prácticamente seguro que el Consejo no va a decidir por unanimidad, cualquiera que sea su decisión, pero la Comisión va a escuchar con mucha atención la posición del Consejo, igual que está escuchando con mucha atención los argumentos del Parlamento y escuchará la posición que fije el Parlamento en su voto. Y a partir de ese análisis de las posiciones respectivas del Consejo, en función de sus prerrogativas establecidas en el Tratado, y también del Parlamento, a partir del debate en torno al informe Rapkay, la Comisión adoptará su posición definitiva. Simplemente he de decir que la Comisión no comparte los argumentos a favor de una existencia ilimitada de ayudas a la extracción de carbón no competitivo y recordar que, si no hubiese un nuevo reglamento del carbón a partir de la propuesta de la Comisión,